Das ist keine Frage der Dringlichkeit, sondern hier wird überstürzt gehandelt.

Es geht nicht, dass das hier nur abgenickt wird.

Nach dem Kommissionsvorschlag, der vorliegt, würde auf Deutschland eigentlich nur ein Anteil von ungefähr 22 entfallen.